Frau Präsidentin! Ein Beitrag für die Architektur einer neuen Finanzkontrolle ist eine funktionsfähige europäische Bankenaufsicht, dargestellt im Bericht meines ausgezeichneten Kollegen García Margallo y Marfil. Wir wollen systemische Risiken nachhaltig minimieren. Dafür brauchen wir natürlich die Eigenkapitalsbasis der Banken, die zu stärken ist, auch um Geschäftstätigkeiten durchzuführen, die mit weniger Risiko behaftet sind. Priorität aber haben nationale Aufsichtsbehörden, die endlich miteinander kooperieren, die einander vollständig informieren, damit riskante Transaktionen vermieden werden. Dabei müssen die von einigen EU Finanzministern geforderten nationalen Eigeninteressen zurückstehen. Es wäre doch fatal, wenn auch nur ein Mitgliedstaat ausscheren würde, nicht nur die Euroländer. Die übrigens abwesende Ratspräsidentschaft muss der Verantwortung gerecht werden, einen engen Dialog führen mit dem Europäischen Parlament und der Kommission und bisheriges einzelstaatliches Denken umlenken in gemeinsames, konsequentes, nachhaltiges Handeln.